Señora presidenta, comisaria, erradicar la mutilación genital es un trabajo de largo recorrido que solo tendrá éxito si lo enfocamos desde la perspectiva de los derechos humanos, la protección de la infancia y las políticas de género.

Para que sea eficaz, es imprescindible que las comunidades que incorporen las poblaciones de riesgo participen en una tarea que nos atañe a todas. Debe centrarse en la integración comunitaria e intercultural y apoyarse mediante el trabajo en red de los profesionales de la asistencia social, sanitaria y educativa. No podemos caer en el error de estigmatizar o generar una doble victimización de las personas amenazadas por la mutilación genital. Convencer y empoderar desde un trabajo que se centre en desactivar las creencias que dan origen a esta práctica son las claves de una guía de actuación profesional elaborada por el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, que está ofreciendo buenos resultados. Señora comisaria, ¿cómo se está organizando el intercambio de buenas prácticas en este campo para poder enriquecer el enfoque con el que actuamos frente a la mutilación genital en la Unión Europea?